Das ist immer eine Mischung zwischen den Rechten der Kleinen und der Großen. In der Europäischen Union haben die großen Länder viel mehr Macht im Rat als die Bundesländer in Deutschland im Bundesrat haben. Deswegen ist die Ausgewogenheit wieder über das Europäische Parlament hergestellt.

Bitte machen Sie sich fachkundig über föderale Systeme und klamauken Sie nicht im preußischen Wahlrecht herum wahrscheinlich, weil Sie dort auch besser hinpassen.